Herr Präsident! Nur wenige Tage, nachdem wir die Fluggastrechte beträchtlich gestärkt haben, sorgen wir nun für Transparenz und Rechtssicherheit bei Pauschal und Verbundreisen. Ausgewogen stärken wir die Interessen sowohl von Verbrauchern als auch von Reiseveranstaltern und vermittlern. Das passt zu den modernen Zeiten mit erweiterten Angebots und Informationsmöglichkeiten, vor allem im Internet, und es stärkt den Tourismusstandort Europa außerordentlich.

Die Pflichten von Veranstaltern zur Übernahme von Hotelkosten, wenn aufgrund einer Situation höherer Gewalt zusätzliche Übernachtungen notwendig werden, sind von uns deutlich ausgeweitet worden. Somit wird dem Verbraucher im Falle einer Strandung Schutz und Sicherheit geboten. Darüber hinaus wollen wir, dass Reisende, die im Falle unerwarteter und unvermeidbarer Umstände daran gehindert werden, eine Reise anzutreten, diese Reise gebührenfrei stornieren können. Das gilt auch bei Preissteigerungen von über 8 durch den Veranstalter nach Vertragsabschluss. Reiseveranstalter und vermittler erhalten einen Rechtsrahmen, in dem sie sich bewegen und wirtschaftlich entwickeln können.